Práve preto ma prekvapuje, že mnohé štáty vrátane niektorých členských štátov Európskej únie sa zatiaľ vyhýbajú podpísaniu alebo ratifikovaniu Dohovoru o kazetovej munícii. Som presvedčený, že vymáhanie rešpektovania záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru patrí do novej ľudsko právnej agendy Európskej únie. A preto by mali členské štáty, ktoré tento dohovor doposiaľ neprijali, urýchlene napraviť tento stav. Odmietanie tohto významného dohovoru totiž poškodzuje dobré vnímanie Európskej únie ako ochrankyne ľudských práv vo svete a vrhá na koherentnosť jej zahraničnej politiky negatívne svetlo na medzinárodnom poli.